Domnule președinte, domnule prim vicepreședinte, dintr o perspectivă afirmativă, cred că acest instrument trebuie să fie, în primul rând, bazat pe un temei juridic foarte clar, care să prevină ambiguități și conflicte cu alte instrumente sau

Al doilea rând, în privința garanției aplicabilității, acest mecanism trebuie să fie aplicabil în mod explicit tuturor statelor membre fără excepție și acest lucru trebuie stipulat expressis verbis așa cum evaluarea privind presupusele încălcări sistematice trebuie să fie rezultatul unui proces neutru și obiectiv și acceptat ca atare din momentul instituirii mecanismului. Apoi, rolul Consiliului este esențial, domnule prim vicepreședinte, Consiliul cu mecanismul de două treimi previne ceea ce Curtea de Conturi a Uniunii Europene spunea arbitrarul și discreționarul potențial în mâinile Comisiei, ca și aprobarea de către Parlament a unei decizii astfel adoptate.